Besondere Zeiten brauchen natürlich auch besondere Maßnahmen. Es geht um viel in diesem Finanzpaket.

Es geht um viel, es geht um sehr, sehr viel. Diese Pakete und diese Entscheidungen werden noch Generationen nach uns beeinflussen, werden die Finanzpolitik noch Generationen nach uns beeinflussen. Merkwürdigerweise scheinen auf diesem Gipfel alle als Gewinner nach Hause gekommen zu sein. Merkel, Kurz, Macron sind heimgekommen und haben gewinnbringende Verhandlungen verkündigt, für ihre Staaten etwas herausgeholt. Allerdings, wenn man schon mal verhandelt hat, weiß der Hausverstand Das ist schlicht nicht möglich.

Seit neuestem gibt es Stimmen, die sogar sagen, dass Deutschland und Frankreich am Ende des Tages die Profiteure dieser Hilfsmaßnahmen sein werden, weil die Kriterien geändert wurden, weil nämlich auf Größe abgestellt wurde.

Abseits dieser Taschenspielertricks zugegeben, es sind sehr, sehr große Taschen kommt, was wir nicht wollten Es kommt die Schuldenunion. Ob diese Schuldenunion mit den EU Verträgen vereinbar ist, das gilt es noch zu überprüfen einige Kollegen haben es schon anklingen lassen. Denn Rechtsstaatlichkeit kann nicht nur für andere gelten, sondern sie muss auch für uns selbst gelten.

Für eine angebliche Solidaritätsunion die diese Union ja sein soll kann das nur nachteilig sein. Geschätzte Kollegen, Solidarität kann niemals eine Einbahnstraße sein.